Panie Przewodniczący! Polityka spójności jest jednym z najciekawszych i najcenniejszych instrumentów finansowych, jakie posiadamy. Bardzo się cieszę, że został on obroniony. Przede wszystkim dlatego, że jego głównym odbiorcą są samorządy. Natomiast w tej kwestii, w której dziś głosowaliśmy, muszę powiedzieć, że nie jestem optymistą. Wydaje mi się, że nie nadążamy w żadnym elemencie za masową produkcją rozmaitych opakowań i widać to zwłaszcza w dużych miastach. Wydaje mi się, że ten instrument powinien być opatrzony dodatkowymi elementami, dzięki którym rzeczywiście będziemy mogli poradzić sobie z przyrastającą ilością śmieci. Widać to nie tylko w dużych miastach, ale przede wszystkim na składowiskach odpadów, gdzie selekcja śmieci wypada, krótko mówiąc, nie najciekawiej.